Y nos ha anunciado la ética de la responsabilidad de Weber siempre se anuncia eso cuando se va a traicionar algo muy muy grave. Ya sabemos, señor Tusk, que le interesan las fronteras exteriores. No le van a interesar ni la solidaridad en la que cimentamos la Unión Europea ni nuestros valores ni aquello que nos llama a la eficacia.